Panie Komisarzu! Pani Ingabire nie zrobiła nic złego, chciała jedynie realizować swoje marzenia, marzenia o normalnym państwie, o normalnej demokracji, o prawach kobiet i innych podstawowych wolnościach i podstawowych wartościach. Niestety została skazana w dziwacznym procesie, w którym niektórzy świadkowie stwierdzali, że wiedzą o fałszowaniu i fabrykowaniu dowodów przez służby specjalne. Jest to niestety kolejny dowód na to, że Rwanda jest krajem bardzo odległym od wartości demokratycznych, od normalnej demokracji. Musimy oczywiście apelować do władz Rwandy o to, aby zmieniły swoje postępowanie, aby pozwoliły opozycji działać w sposób normalny. Ale musimy również my, tutaj, jako parlamentarzyści, prosić wysoką przedstawiciel o to, aby we wszelkich rozmowach z przedstawicielami władz Rwandy również o to apelowała.